Señor presidente. Ya ve, señor presidente del Gobierno de España, que usted debía pensar que el Partido Popular venía ya llorado de España por haber perdido la moción de censura, pero no. En realidad, no hemos oído una sola idea sobre Europa. Eso sí, han llorado sobre la leche derramada. Y también ha quedado muy claro, aquí en esta Cámara, que el patriotismo del Partido Popular es absolutamente intermitente. Es decir, ellos exigen patriotismo del PSOE cuando el PSOE está en la oposición, pero no nos dan ni un trocito de patriotismo cuando nosotros estamos en el Gobierno. En todo caso, y para consolidar la idea que usted ha traído a esta Cámara, que me parece central, soplan aires de populismo, soplan aires del nacional populismo, soplan aires de ruptura, de fractura en Europa, soplan aires de extremismo, soplan aires de reacción una reacción contra la unidad europea, una reacción contra la fuerza de la Unión, una reacción contra la fuerza de las mujeres. Es un movimiento reaccionario nacional populista que dice no tener complejos. Pues nosotros tampoco, señor presidente.